ársins tvö þúsund og átta og að samtals þúsund milljónir króna ráðstöfun verði færðar af árinu tvö þúsund og sjö til ársins tvö þúsund og sex meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir þetta nefndarálit rita háttvirtir þingmenn birkir j jónsson arnbjörg sveinsdóttir kjartan ólafsson þórdís sigurðardóttir sigríður a þórðardóttir og jón kristjánsson